A személyes adatok védelme mindig nagyon érzékeny téma, ezért is örülök a sikernek, és támogatom az adatok szabad mozgását az Európai Unión belül is. Úgy gondolom, hogy a felesleges és túlzott korlátozások nemcsak rengeteg munkahelyet, de a polgárok szabadságjogát is sérti, és korlátozza, bízom benne, hogy ezen az úton tovább fogunk haladni, és a geoblocking, azaz a mediális tartalmak blokkolását is sikerül eltörölnünk.